Monsieur le Président, je voudrais aussi saisir l'occasion du très intéressant rapport de M. Grech dans ce débat sur la stratégie 2020 pour vous dire qu'il me semble essentiel que, dans cette stratégie d'avenir, nous n'oubliions pas le consommateur. Quand je regarde le texte de la Commission sur la stratégie 2020, je constate qu'il n'y est quasiment jamais question du consommateur.

Alors j'aimerais que, dans la stratégie 2020, nous allions plus loin à cet égard. Je rêve d'une Europe devenue pionnière d'une consommation différente, liée au triangle de la connaissance, liée au développement durable, une Europe qui soit capable de développer des conditions de production, des produits qui intéressent le consommateur, qui soient faits avec lui, une Europe qui mise sur la qualité et non plus sur la quantité pour la quantité. Je rêve d'une concurrence renforcée, qui ne soit pas favorable au discount pour le discount, mais qui soit au service d'une amélioration de la satisfaction des consommateurs. Alors, Monsieur le Commissaire, ma question est très simple. Allez vous suggérer au président Barroso, allez vous, au sein du Collège, mettre en place un groupe destiné à travailler dans ce domaine pour ne plus considérer le consommateur comme une variable d'ajustement, comme quelqu'un qui subit, mais pour le prendre comme un acteur, un acteur à vos côtés, à nos côtés, pour construire cette société de l'avenir dont nous avons vraiment bien besoin?